Încrederea publică, ca și cooperarea internațională în materie penală depind de calitatea sistemelor juridice naționale.

Supraaglomerarea pușcăriilor și tratamentul necorespunzător al deținuților pot duce la slăbirea încrederii, care este esențială pentru cooperarea judiciară în Uniunea Europeană. De aceea, cred că avem nevoie de identificarea de bune practici, avem nevoie de proiecte pilot în materie de detenție și bune practici în administrarea închisorilor. Cu siguranță, cel mai important este să stabilim care este cea mai potrivită direcție de urmat în privința acestei reforme și în ce măsură un instrument obligatoriu la nivel european este fezabil. De aceea, ne adresăm astăzi Comisiei, așa cum am făcut o și cu alte ocazii, semnalând necesitatea luării de măsuri urgente în acest domeniu.